virðulegi forseti þetta er í þriðja skiptið sem ég mæli fyrir þessu máli hér á alþingi en það fjallar um það að þingmenn sem verða ráðherrar geti ef þeir svo kjósa vikið af þingi og kallað inn varamenn og komið aftur inn á þing á sama kjörtímabili ef hagir breytast á þann hátt að þeir af einhverjum ástæðum persónulegum eða öðrum láta af ráðherraembætti á síðasta þingi náðist sá áfangi að meiri hluti allsherjarnefndar afgreiddi málið út úr nefndinni

ég hlýt að vona að þetta gerist allt í skrefum og stökkum og að málið verði afgreitt nú á þessu alþingi

brýnt að alþingi taki starfshætti sína til endurskoðunar verji og styrki sjálfstæði sitt og marki skýr skil á milli löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins virðulegi forseti ég tel að þessi skýru skil verði ekki mörkuð nema með því að ráðherrar sitji eingöngu á alþingi í krafti ráðherraembættisins af því leiðir að þingmenn sem taka við ráðherraembætti eiga að láta af þingmennsku í mínum augum er það kristaltært að engin manneskja getur bæði gegnt störfum fyrir löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið án þess að annað starfið þvælist að minnsta kosti á stundum fyrir hinu ég held að það hljóti að vera erfitt að vera ráðherra fyrir hádegi og þingmaður eftir hádegi og geta skilið þar algjörlega á milli það verður ekki fyrr en þetta fyrirkomulag verður komið á að við getum talað um þrískiptingu valdsins sem á þó að vera grunnur þeirrar stjórnskipunar sem við búum við en það getur vissulega tekið tíma og erfiði að leiðrétta það sem hefur verið gert vitlaust eða rangt eða öðruvísi en kannski til er ætlast án þess að menn hafi gert það af nokkrum illum vilja og vil ég þá minnast þess að það þurfti mann á hjóli og mannréttindadómstólinn í strassborg til að hér yrði skilið á milli dómsvalds og framkvæmdarvalds virðulegi forseti það er hlutverk alþingis að setja leikreglurnar og hlutverk ríkisstjórnarinnar að framkvæma það sem henni er falið innan þess lagaramma sem alþingi hefur sett hér er þessu oftast alveg öfugt farið ríkisstjórnin ákveður dagskrána og við þingmenn erum á harðahlaupum á eftir ráðherrum og ríkisstjórn stundum er það meira að segja þannig að á fyrstu vikum þings eins og núna eru það einu dagarnir þar sem þingmannamál svokölluð komast á dagskrá og það er vegna þess að ríkisstjórnin hefur ekki skilað inn stjórnarfrumvörpum síðan þegar líður á veturinn komast þingmál ekki á dagskrá og við vinnum hér fram eftir öllum kvöldum vegna þess að það þarf að klára stjórnarfrumvörp sem hafa verið lögð fram ég verð nú að nota tækifærið fyrst ég fór að tala um þetta að ég talaði um það í ræðu í

harma það og hlýt að vona að þau muni bæta úr því ég hlýt reyndar að játa að mér finnst áhugi þingmanna á því að vasast í málefnum framkvæmdarvaldsins líka svolítið mikill ég hef stundum velt því fyrir mér hvort það geti stafað af því hversu margir þingmenn hafa áður setið í sveitarstjórnum sem er auðvitað framkvæmdarvald í sjálfu sér mér finnst oft koma fram í nefndarvinnu og annað

snúa máli sínu að löggjöf sem er okkar meginhlutverk hér og síðan auðvitað eftirlit með framkvæmdarvaldinu en eftirlit er allt annað en að vera að ákveða hvernig hinir ýmsu hlutir eiga að vera innan ráðuneyta til dæmis þetta er útúrdúr sem á finnst engu síður að fólk megi velta fyrir sér og sérstaklega þá því hvort þetta geti stafað af því hversu margir koma hingað úr sveitarstjórnum það finnst mér svolítið áhugavert umhugsunarefni í tillögum stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá hljóða áttugasta og níundu grein þannig með leyfi forseta ráðherrar mæla fyrir frumvörpum og tillögum frá ríkisstjórn svara fyrirspurnum og taka þátt í umræðum á alþingi eftir því sem þeir eru til kvaddir en gæta verða þeir þingskapa ráðherrar hafa ekki atkvæðisrétt á alþingi sé alþingismaður skipaður ráðherra víkur hann úr þingsæti á meðan hann gegnir embættinu og tekur varamaður þá sæti hans þetta er nákvæmlega það sem hér er lagt til að öðru leyti en því að ef þetta verður samþykkt í stjórnarskrá er þetta náttúrlega skylda og ekki valkvætt ég tel á hinn bóginn að það sé ekki hægt að skylda menn stjórnarskráin kveður á um það að þingmenn geti verið ráðherrar og ég tel ekki að það sé

gjarnan haldið fram að völd stjórnarflokka muni aukast ef ráðherrar láti af þingstörfum vegna þess að stjórnarliðið svokallað verður fjömennara ég er þessu ósammála virðulegur forseti völd á alþingi miðast af fjölda atkvæða atkvæðavægi breytist ekki þó að þessi breyting verði þá verður heldur ekki sagt eða þá verður það heldur ekki svo að stjórnarliðið svokallað hafi mun meiri mannafla í umræðum vegna þess að ef ráðherrar hætta þingmennsku munu þeir auðvitað ekki taka þátt í umræðum á alþingi nema sem snertir þá málaflokka sem þeir bera ábyrgð á sumir spyrja hvers vegna þurfi þessa breytingu það er að gera þingmönnum sem taka við ráðherraembætti kleift að segja af sér þingmennsku á meðan þeir gegna ráðherraembætti en geta átt afturkvæmt á sama kjörtímabili ef breyting verður á högum þeirra af hverju segja þessir menn ekki einfaldlega af sér spyrja sumir virðulegi forseti ég held einfaldlega að það sé til of mikils mælst að breyting af þessu tagi náist fram með einstaklingsframtaki þess vegna leggjum við hér til að þangað til stjórnarskrá hefur verið breytt á þann veg sem stjórnlagaráð leggur til geti hver og einn breytt fyrr en á nýju kjörtímabili en ef þessi tillaga verður samþykkt gerir það kleift að þessar áríðandi umbætur sem ég